asta și datorită faptului că s a implementat rectificarea bugetară și acolo s au luat câteva măsuri pe care le am cerut cu ceva vreme în urmă în cadrul proiectului FC și acum s au aplicat, însă aș mai avea niște observații. Mă refer la Galileo, care este un program extraordinar de important pentru economia, în general, a Uniunii. Aproape 10 din economie se bazează pe sisteme de sateliți și pentru transport bineînțeles că este important.